Indiferent de țară sau religie, dreptul la educație trebuie să fie garantat tuturor copiilor, iar discriminarea pe considerente de gen este de condamnat. Acțiunile talibanilor din Pakistan pun în pericol atât securitatea internă a țării, cât și dezvoltarea ei în viitor. Numai în anul 2012, ca urmare a conflictului cu talibanii, 250 de școli au fost distruse, iar alte 750 avariate. Este un fapt îngrijorător, iar autoritățile trebuie să asigure o protecție mai bună a instituțiilor de învățământ. Însă mă preocupă în mod deosebit atacurile repetate asupra tinerelor care nu doresc decât să meargă la școală.

Autoritățile pakistaneze trebuie să ia toate măsurile pentru a preveni astfel de atacuri pe viitor și pentru a garanta accesul egal la educație al femeilor și bărbaților.